Señor Presidente, es absurdo buscar reindustrialización y propiciar cierre industrial, también hablar de competencia y entregarse a las industrias de fuera de Europa.